Gospođo predsjednice, veće sudjelovanje korisnika na unutrašnjem tržištu moglo bi dodatno potaknuti pružatelje usluga platnog prometa za ulazak na nova tržišta. Stvaranje uvjeta u kojima bi se korisnicima omogućio pristup računima za obavljanje platnog prometa je nužno za poticanje njihovog sudjelovanja i izvlačenja koristi koju donosi jedinstveno tržište. Značajna ograničenja u konačnom oblikovanju jedinstvenog tržišta u oblasti računa za obavljanje platnog prometa mogu biti izazvana dijeljenjem postojećih nacionalnih zakonodavnih okvira.

Nedostatak obvezujućih jedinstvenih mjera na razini Europske unije doveo je do neusklađenosti praksa i mjera na nacionalnim razinama. Ove razlike su još izraženije u oblasti usporedivosti naknada za koje ne postoje mjere na razini Unije. Razlike ne smiju postajati još izraženije u budućnosti s obzirom na to da banke nastoje prilagoditi svoje poslovanje nacionalnim tržištima.